Hát megérdemli a Fidesz kormány azt, ami most történik, hogy a baloldaliak Martin Schulztól, Cohn Benditen át a többiekig mind tapsolnak Önöknek, és kedves baloldali képviselőtársaink adják Önöknek a leckéket demokráciából.